Bi rekel, da sem zelo zadovoljen s tem odgovorom, Daje neko upanje na to, da bi se dejansko začele stvari premikati. Zavedati se je treba, da mali kmetje, katerim gozd pomeni banko, to pomeni tisto, kar jih v slabih časih, jim pomaga za to, da lahko, normalno živijo, da je precej teh malih lastnikov gozdov izgubilo cele svoje gozdove in, dejstvo je, da je bila odkupna cena lesa na trgu sila nizka in da, so s tem poplačilom lesa nekateri zmogli komaj poplačilo vseh stroškov, ki so nastali s posekom. Tako da v tej smeri sem, mislil razpravljati, da bi se mogoče poiskala neka opcija, nisem pa vedel za to, da obstaja še dvajset milijonov na razpolago iz ukrepa, za katerega vas prosim, da ga še enkrat ponovite, ker mi je ušel iz glave. Tako da, še enkrat, zelo veliko pričakovanje je, od malih ljudi, da na periferiji, da se stvari premaknejo.